Rozdiely od zavedenia eura, ako aj celkové fungovanie finančného systému poukázali najmä na to, že makroekonomickú nerovnováhu musíme riešiť lepšie a účinnejšie.

Potrebujeme lepšie hospodárske riadenie založené na väčšej zodpovednosti za pravidlá a postupy, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Rovnako dôležité je sprísniť kontrolu vnútroštátnej hospodárskej politiky na úrovni Európskej únie.

Všetky doterajšie skúsenosti jasne dokazujú, že nevyhnutne potrebujeme lepšiu koordináciu v oblasti zavedenia a realizácie fiškálnych opatrení a najmä, a to chcem pán komisár zdôrazniť aj tu, účinnejší boj proti daňovým podvodom a únikom.